Mais, quand vous dites que la méthode communautaire apporte la réponse, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un plan.